Ja miałem zaszczyt jako minister spraw wewnętrznych i administracji zasiadać w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w tym rządzie, który dzisiaj jest tak w sposób niemądry, a wręcz piramidalnie nieprawdziwie atakowany. Jak słyszę z ust przedstawicieli lewicy, że oto dzisiaj w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości dyskryminuje osoby LGBT, to chcę Państwu powiedzieć, że jako minister spraw wewnętrznych ja sam oraz podległe mi służby, takie jak policja, zawsze chroniliśmy ludzi, którzy czuli się zagrożeni. Nie ma dla mnie ani dla mojego rządu, mojej partii najmniejszego znaczenia, jakiej orientacji seksualnej jest obywatel Rzeczypospolitej. Każdy obywatel zasługuje na ochronę, w tym również osoby homoseksualne. Jest mi wstyd jako Polakowi, że te piramidalne bzdury, te piramidalne nieprawdy, które tutaj padają z Waszych ust, były inspirowane przez przedstawicieli również z Polski, przedstawicieli zasiadających po lewej stronie sali. Oni w przeciwieństwie do Państwa jestem przekonany wiedzą, jak bardzo kłamali. Nikt dzisiaj w Polsce nie prześladuje osób homoseksualnych, nie prześladuje ze względu na ich orientację seksualną.